Ou devons nous rappeler les avancées que représente ce compromis? À l'heure où le dumping social fait des ravages en Europe, nous devons répondre à une situation d'urgence, trouver des solutions, doter nos administrations de moyens supplémentaires pour stopper la fraude et le dumping social. Grâce à la pression du Parlement, ce texte, attendu depuis des années, va renforcer les outils des inspections du travail, les sanctions envers les employeurs véreux et les sociétés écrans et contre l'exploitation sauvage de travailleurs low cost comme celle des ouvriers polonais sur le chantier de l'EPR à Flamanville en France, chez moi.

C'est insuffisant, parce que demain il faudra aller dans le secteur de l'agro alimentaire et les transports, où les fraudes pourront se développer grâce à un effet d'aubaine.

Cet épisode prouve que si on a un Parlement fort et si on met la pression sur les dirigeants européens, on peut faire preuve de volontarisme et progresser, petit à petit, certes, vers l'Europe sociale, dans le but de protéger les droits des travailleurs européens!

Pour lutter contre la concurrence déloyale, il faut renforcer les moyens, les effectifs, et l'indépendance des inspections, pour compléter les avancées européennes.